Jaz bi rad poudaril, da ne zavajam nikogar v tej državi, ampak se kot poslanec Spodnje Savinjske doline borim za naše interese, hkrati pa se borim tudi za interese Koroške. Če bi jaz bil minister za infrastrukturo, bi Koroška že zdavnaj imela cesto in verjemite mi, če bi bila edina možnost do Koroške ceste preko Savinjske doline, bi jo podprl z obema rokama. Tako pa, ker vem, da obstaja cenejša, okoljsko bolj sprejemljiva in za Korošce hitrejša, cesta, pa se s tem ne morem strinjati. Jaz sem že večkrat rekel: "Hočemo cesto za Korošce, ne za gradbene barone". Hvala lepa.